Estamos totalmente en contra de la mutilación genital femenina, pero no puede considerarse solo una forma de discriminar a la mujer. Meterlo en el mismo saco, como propone este documento, es parte del problema.

Es una forma de no considerar a la mujer persona, de querer matar su iniciativa, sus deseos, su esencia.

es algo completamente cultural no solamente es de hombre contra mujer, también es de mujer contra mujer, de mujeres contra mujeres.

En el entorno de los valores occidentales, de los valores cristianos, la mujer nunca ha tenido este tipo de desprotección. Ensalzar estos valores es urgente, es nuestra brújula ante semejante confusión. No puede haber una estrategia de éxito si ignoramos las causas del problema.